virðulegur forseti ég vil byrja á því að fagna því að loksins skuli þessi þingsályktunartillaga koma til umræðu hér í þingsal ég hef ásamt öðrum þingmönnum lagt hana fram tvisvar sinnum áður og hún hefur ekki fengist rædd fyrir en núna núna leggjum við þessa tillögu fram meðal annars formenn allra minnihlutaflokka á alþingi sem sagt allra flokka nema sjálfstæðis og framsóknarflokks sem er auðvitað miður en við erum fimmtán þingmenn sem stöndum að þessu þar á meðal allir þingmenn bjartar framtíðar og pírata og þó nokkrir þingmenn úr vinstri hreyfingunni grænu framboði og úr samfylkingu þessi tillaga er í grundvallaratriðum ákaflega einföld þetta er einfaldlega tillaga um það að biðjast afsökunar og greiða fólki bætur sem varð fyrir tjóni vegna brota á þeirra réttindum fóru fram fram tvö þúsund og tvö þetta er sem sagt tillaga um að alþingi biðji afsökunar þá iðkendur falun gong sem var meinuð landganga og meinað að nýta tjáningarfrelsi sitt á íslandi í júní tvö þúsund og tvö í tengslum við opinbera heimsókn jiang zemin þáverandi leiðtoga alþýðulýðveldisins kína og ríkisstjórninni verði falið að koma afsökunarbeiðninni formlega á framfæri þá feli það einnig í sér að alþingi muni fela ríkisstjórninni að sjá til þess að þeir einstaklingar sem vistaðir voru gegn vilja sínum í njarðvíkurskóla var vísað frá landinu eða meinað að nota gilda flugmiða í flugvélar icelandair víða um heim umrædda daga fái viðhlítandi bætur þetta er því í sjálfu sér einföld tillaga ég velti því stundum fyrir mér af hverju þessi laga ætti ekki að vera auðsamþykkjanleg hvað væri flókið við það að samþykkja þessa tillögu það liggur fyrir að það áttu sér stað brot á réttindum einstaklinga á íslandi í tengslum við heimsókn jiang zemin í júní tvö þúsund og tvö þetta hefur persónuvernd staðfest þetta hefur umboðsmaður alþingis staðfest þetta hefur verið rakið ágætlega í nýlegum bókum hvernig þessi mannréttindabrot fóru fram þessi tillaga snýst einfaldlega um það að við horfumst í augu við það að mannréttindabrotin fóru fram að við í þessu lýðræðissamfélagi við í samfélagi sem við teljum að grundvallist á mannréttindum og opnu lýðræði að við horfumst í við það að þarna varð okkur á í messunni þarna fórum við út af sporinu og með því að biðjast afsökunar lýsum við því jafnframt yfir að svona aðgerðir af hálfu stjórnvalda líðum við ekki og við viljum aldrei að þær eigi sér stað aftur

um að við stundum ekki svona mannréttindabrot mér finnst líka full ástæða til þess að við samþykkjum þetta nú þó svo langt sé um liðið frá því að þessi mannréttindabrot áttu sér stað vegna þess að við vorum hér fyrr á þingvetrinum að samþykkja fríverslunarsamning við kína þar voru stór orð höfð uppi um það að við ætluðum að standa fast á okkar mannréttindasjónarmiðum og okkar lýðræðislegu gildum okkar mannréttindagildum í samskiptum við kína þó svo að við höfum samþykkt þarna viðskiptasamning breytti það engu um afstöðu okkar í mannréttindamálum þau orð meðal annars af hálfu hæstvirts utanríkisráðherra eða þær áherslur

að biðjast afsökunar á þeim mannréttindabrotum sem við létum dynja á iðkendum falun gong í tilefni af heimsókn forseta kína í júní tvö þúsund og tvö við skulum sjá til hvort þetta verður samþykkt en ég vonast náttúrlega eindregið til þess ég ætla aðeins að fara yfir það hvað hvað þarna átti sér stað í júní tvö þúsund og tvö hverjir voru málavextir það er nú rakið í greinargerð með þingsályktuninni en ég ætla aðeins að rekja þetta í júní tvö þúsund og tvö kom forseti kína jiang zemin í opinbera heimsókn til íslands skömmu fyrir heimsóknina tóku ráðherrar í þáverandi ríkisstjórn þá ákvörðun að banna fólki sem átti það sameiginlegt að iðka sjálfsræktarkerfið falun gong að koma frjálst ferða sinna til landsins sömu daga og heimsókn forsetans stæði yfir iðkendur falun gong höfðu áður og hafa síðar mótmælt mannréttindabrotum kínverja á iðkendum falun gong við ýmis tilefni og það stóð til og var ekkert launungarmál að iðkendur falun gong vildu mótmæla

kínverja í sinn garð hér á landi í tilefni af heimsókn forsetans það er skemmst frá því að segja að það var greinilega einlægur vilji stjórnvalda á þessum tíma að koma í veg fyrir þessi mótmæli og fór þá í hönd alveg ótrúleg atburðarás banninu var framfylgt af lögreglu í reykjavík og keflavík með aðstoð icelandair og fjölmargra íslenskra sendiráða víða um heim þetta var gert á þeim lagalegu forsendum að það var sagt að það þyrfti að tryggja hérna allsherjarreglu og öryggi þjóðarinnar fljótlega kom í ljós að í því ferli að vinsa úr grunaða falun gong iðkendur notuðu íslensk stjórnvöld nafnalista og persónuvernd úrskurðaði ári síðar að það hefði eitt og sér brotið gegn íslenskum lögum listinn var sem sagt sendur ásamt fyrirskipun dómsmálaráðherra til icelandair og sendiráða víða um heim með eftirfarandi orðum undirrituðum af ráðuneytisstjóra utanríkisráðuneytisins með leyfi forseta dómsmálaráðuneytið hefur heimildir til að gefa flugleiðum ströng fyrirmæli um að neita þekktum eða grunuðum meðlimum falun gong hreyfingarinnar landgöngu til íslands á ákveðnu tímabili í samræmi við lista sem þér hafið þegar fengið þessi listi var síðan kallaður svarti listinn og þetta er í rauninni með algjörum ólíkindum að sem sagt það var listi látinn ganga með þekktum eða grunuðum iðkendum falun gong þekktum eða grunuðum og einkafyrirtæki beðið um að meina þessum einstaklingum að fara um borð í flugvél og koma til íslands þetta er fullkomið einsdæmi persónuvernd hefur auðvitað úrskurðað þetta alveg fullkomlega án stoðar í lögum og umboðsmaður alþingis hefur líka úrskurðað í þá átt það er talað um að um tvö hundruð iðkendur hafi orðið fyrir þessu banni á einn eða annan hátt sumir komust til landsins en þeim var þá og það eru alls um sjötíu og fimm einstaklingar þar þeir voru þá vistaðir í njarðvíkurskóla þeir fengu ekki að fara lengra og á meðan á heimsókninni stóð voru eitthvað um sjötíu og fimm einstaklingar vistaðir í njarðvíkurskóla í rauninni hnepptir í varðhald á þeim grundvelli að þeir stunduðu eða voru grunaðir iðkendur falun gong þeir voru beðnir um þessir einstaklingar að undirrita yfirlýsingu til íslensku lögreglunnar um að þeir mundu ekki haga sér neitt ófriðlega efnislega sem sagt var sú yfirlýsing um það á meðan þeir væru þarna í njarðvíkurskóla en þeim var hins vegar ekki sleppt úr haldi fyrr en nokkrum dögum eftir að jiang zemin var farinn af landinu þessi listi sem sagt fékk nafngiftina svarti listinn og það var þrætt fyrir það að hann væri til en það kom fljótlega í ljós að hann var til

og það hófust náttúrlega strax vangaveltur um það hvaðan þessi listi var kominn listi yfir grunaða eða staðfesta iðkendur á falun gong sjálfsræktarkerfinu náttúrlega það eitt og sér vekur dag mikla athygli í þessu að það er ekki til nein félagaskrá yfir falun gong iðkendur falun gong er ekki félagsskapur þetta er lífsskoðun eða heimspeki eða svona aðferð til að rækta sjálfan sig þannig að það var alltaf ljóst að listinn hlyti að vera grundvallaður á mjög að einfaldlega persónunjósnum bara búið að skrá niður fólk sem þótti líklegt eða þótti á einhvern staðfest að aðhylltist þessa lífsskoðun þessa heimspeki þessa sjálfsrækt og á grundvelli þessa lista sem sagt sem allt bendir til að hafi einfaldlega verið afsprengi persónunjósna fóru íslensk stjórnvöld í það verkefni að senda einkafyrirtækjum og sendiráðum úti um allan heim skipanir um að meina þessu fólki að koma til íslands og ef það kom til íslands var það sett í varðhald í njarðvíkurskóla bara það að safna listanum er mannréttindabrot í sjálfu sér og þetta er doktor herman salton þar sem hann hefur greint ítarlega ýmsar lagalegar hliðar atburðanna á íslandi tvö þúsund og tvö niðurstöður þeirrar greiningar hefur hann í framhaldinu fengið birtar í mannréttindatímaritum á liðnum árum meðal annars þessi vinna doktor saltons hefur fengið okkur sem leggjum fram þessa tillögu hefur fengið okkur til að hugsa aftur um þetta mál og það er full ástæða í ljósi allra þeirra upplýsinga og allra þeirra rannsókna sem hann hefur unnið að það er enn ríkari ástæða til að samþykkja þessa þingsályktunartillögu íslensk stjórnvöld reyndu sem sagt að þræta fyrir það að þessi listi væri til það var bent á þýsk stjórnvöld að listinn kæmi þaðan það var bent á interpol að hann kemi þaðan allt reyndist rangt flest bendir til að listinn hafi komið frá kínverskum stjórnvöldum grundvallaður á persónunjósnum þeirra og að íslendingar hafi tekið þátt í kúgun kínverskra stjórnvalda á þegnum sínum og við verðum að biðjast afsökunar á því

hreinu svona gerum við aldrei aftur við tökum aldrei þátt í því að kúga

eða aðra þegna að fyrirskipun erlendra ríkja en hvað með rökin sem notuð voru að það þyrfti að hindra það að þetta fólk kæmi til íslands rökin voru allsherjarregla og öryggi þjóðarinnar

gegn þeim málflutningi var alltaf og er alltaf að iðkendur falun gong hafa aldrei gerst sekir um ofbeldi mótmæli þeirra fara einfaldlega fram þannig að mér skilst að þeir iðka bara sína sjálfsrækt frammi fyrir þeim sem þeir vilja mótmæla sama ár taldi ríkisstjórnin ekki ástæðu til þess að beita allsherjarreglu eða sjónarmiðum um öryggi þjóðarinnar til dæmis þegar var haldið natoþing á íslandi og hendur mótmælenda komu hingað til lands það var ekki talin ástæða til að beita neinni allsherjarreglu eða sjónarmiðum um öryggi þjóðarinnar af því tilefni auðvitað ekki íslendingar almennt leyfa friðsamleg mótmæli hells angels félagsskapurinn kom hingað til lands líka á þessu ári engum sjónarmiðum um allsherjarreglu eða öryggi þjóðarinnar var beitt af því tilefni þannig að hér var eitthvað mjög sérstakt á ferðinni greinilega af sjónarhóli

sem aldrei hefur beitt ofbeldi í mótmælum sínum ein ástæða þess að við ættum líka að samþykkja þessa þingsályktunartillögu núna er sú að ofsóknirnar gagnvart iðkendum falun gong hafa haldið áfram í kína og þær eiga sér stað í dag þær eru á allan hátt viðbjóðslegar og hefur verið fjallað um þær í ótal skýrslum og mannréttindalögfræðingar og ríkisstjórnir víða um heim hafa vakið athygli á þeirri staðreynd að fólk sem iðkar falun gong í kína hefur tugþúsundum saman verið fangelsað sett í þrælkunarbúðir án dóms og laga og margt pyntað til dauða sameinuðu þjóðirnar varaforseti evrópuþingsins fulltrúaþing bandaríkjanna amnesty international human rights watch og fleiri hafa fordæmt aðför kínastjórnar að falun gong iðkendum þar í landi með því að samþykkja þessa þingsályktunartillögu værum við líka að mínu mati að lýsa yfir samstöðu með iðkendum falun gong og værum í sömu andrá mundi ég gera ráð fyrir að fordæma framferði kínverskra stjórnvalda gagnvart iðkendum falun gong en í öllu falli og það er það mikilvægasta hvað okkur varðar værum við að lýsa því yfir að við tökum ekki þátt í aldrei aftur